In Japan droht nach wie vor der Supergau.

Die Unbeherrschbarkeit der Atomkraft wird erneut auf entsetzliche Weise deutlich. Deshalb fordern wir den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Die Atomenergie dient den Profiten der Stromkonzerne, im Falle eines Unfalls tragen jedoch die Bürgerinnen und Bürger das Risiko. Deshalb muss die EU umgehend eine Haftpflichtversicherung für den Betrieb von Atomkraftwerken vorschreiben. Es muss eine ausreichende Deckung für alle Gesundheits Sach und Vermögensschäden in allen Mitgliedstaaten gegeben sein. Die Europäische Union soll endlich aus der Förderung der Atomkraft aussteigen und den Euratom Vertrag beenden. Noch immer fließen Milliarden an Steuergeldern in eine gefährliche Hochrisikotechnologie, während sichere Alternativen wie die erneuerbaren Energien unterfinanziert bleiben.